Monsieur le Président, autant le Parlement européen peut se targuer de quelques belles avancées en matière de gouvernance économique, autant j'invite mes collègues à faire preuve d'humilité car nous dansons au bord du gouffre.

La première, c'est que le Parlement européen est resté inaudible dans la crise grecque. Alors que d'habitude nous sommes si prompts à réagir à toutes sortes d'événements à coups de résolutions partout dans le monde, cette crise existentielle semble nous laisser sans voix. Je regrette beaucoup que nous ayons été incapables d'envoyer un message fort, concret et simple, aux Grecs, aux gouvernements des États membres et aux citoyens européens.

En votant ce que je souhaite ces six directives et ou règlements, nous ferons certes accomplir à la zone euro un pas de plus vers une discipline qui nous a tant manqué, un pas, dis je, rien de plus, qui montrera son utilité à l'avenir. Cependant, il n'y a qu'à voir les discussions enflammées autour de la majorité qualifiée renversée pour mesurer le chemin qu'il nous reste à parcourir alors que c'est de règles et de sanctions automatiques qu'il devrait s'agir.

Sur un plan strictement politique, je regrette que les bancs de la gauche continuent à rejeter les principes de bonne gestion budgétaire contre toute évidence. Oui, déficit et croissance durable sont antinomiques.